frú forseti hæstvirtur forsætisráðherra hefur boðað að einfalda stjórnsýsluna og gera hana skýrari og afkastabetri ég tel það vera mjög þarft mál og ég er tilbúinn að styðja hann hvað það varðar í einu og öllu það er ein tillaga og eitt mál sem ég tel mjög brýnt að hæstvirtur forsætisráðherra fari rækilega yfir það eru leyfisveitingar til fyrirtækja sérstaklega þeirra sem eru í veitingarekstri þetta er orðinn fjöldinn allur af leyfum sem fyrirtæki þurfa að fá og sækja til margra aðila það þarf að fá veitingaleyfi hjá sýslumanni síðan þarf að fá vínveitingaleyfi hjá sveitarfélaginu og mér skilst að það hafi komið til vegna þess að sveitarfélögin heimtuðu það vegna tilkomu súlustaða að það flækti mjög mikið stjórnsýsluna að reykjavíkurborg vildi fá að veita þessi leyfi til þess að geta komið í veg fyrir útgáfu vínveitingaleyfa til þessara staða en síðan eru það leyfi til heilbrigðisnefnda og tóbakssöluleyfi til heilbrigðisnefnda einnig síðan þarf að fara fram mikil hringekja vegna þess að öll þessi leyfi þurfa að fá umsögn hjá fjölmörgum aðilum í samfélaginu það þarf að fá leyfi hjá eldvarnaeftirliti hjá vinnueftirliti og síðan þarf til útgáfu vínveitingaleyfis þarf að fá umsögn heilbrigðiseftirliti meðal annars til að meta innanhúsmuni veitingahússins þessar reglur eru komnar og eru svo flóknar að þetta þarf að einfalda sérstaklega í ljósi þess að um er að ræða mjög lítil fyrirtæki ég hef lagt það til að þessu verði breytt á þann hátt í umræðunni að sýslumenn haldi bara utan um eitt leyfið síðan verði þetta umsagnir sem komi frá mismunandi aðilum í samfélaginu eldvarnaeftirliti heilbrigðiseftirliti sveitarfélögum en leyfin það verði haldið utan um þetta á einum stað ég held að það fari mjög vel á því að það verði hjá sýslumönnum og efla þeirra stofnanir en það er ekki einungis áhugaefni hjá okkur í frjálslynda flokknum að endurskoða þessi leyfismál öll heldur hefur það komið úr atvinnulífinu að mönnum finnst nóg um og það hlýtur að vera hægt að einfalda þetta ég er sannfærður um það og það er fróðlegt að fá að heyra afstöðu hæstvirts forsætisráðherra í þessu efni